Por supuesto, Valencia, Barcelona, Madrid, País Vasco, Navarra nos están dando un ejemplo desde hace años.

Al mismo tiempo, ningún Estado puede hacer frente solo a la gestión migratoria. Las fronteras españolas, italianas o griegas son fronteras europeas. De forma coordinada con los Estados miembros, la Unión debe hacerse cargo de los rescates con más fondos y más competencias y, sobre todo, aprobar ya una reforma justa de Reglamento de Dublín. Y espero del Gobierno español que siga por el buen camino. Le pido que retire las devoluciones en caliente y las cuchillas en Ceuta y Melilla. La solidaridad con los refugiados y entre países europeos es fundamental para salvar vidas y para devolver la dignidad a nuestro continente.